Señor Presidente, todos nos felicitamos por la liberación de presos políticos en Cuba. Sin embargo, en el capítulo de felicitaciones he echado de menos una felicitación a la Iglesia católica y, sobre todo, al papel desempeñado por este Parlamento, que ha sido clave en la defensa decidida de todos aquellos que, en Cuba, luchan por su libertad y por su dignidad. En lo que se refiere al tema de Mercosur, hay algunas clarificaciones que se imponen. Como ha explicado el Comisario De Gucht, la Comisión presentó unas directivas de negociación tendentes a concluir un acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Mercosur, que fueron aprobadas por el Consejo y por este Parlamento. Las negociaciones han estado estancadas durante seis años y es evidente que, en el horizonte de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, se ha producido un relanzamiento de estas negociaciones, con apoyo también de este Parlamento. El objetivo, en estos momentos, es el de alcanzar un acuerdo equilibrado que contemple, de forma global, los intereses del conjunto de los sectores de la Unión Europea. No entiendo por qué determinados sectores o intereses deberían salir perjudicados en esta negociación. No ha sido así durante diez años y no tendría por qué serlo en el futuro. Esto dependerá de la firmeza de nuestros negociadores. En todo caso, si esa situación se produjera, es evidente que la Comisión tendría que arbitrar medidas compensatorias para los sectores afectados. Así se ha hecho con países terceros, con países ACP y en los últimos acuerdos con la Comunidad Andina.